Lep dober dan vsem skupaj. Vsak, državni resor je pomemben, vendar se zagotovo strinjamo, da v prepletu varnosti, še posebej odgovorno oziroma pomembno vlogo zavzemata ravno zdravstveni in okoljski. Ampak danes ni izpostavljena le strokovna vloga ali pa varnostna vloga, izpostavljena je tudi politična odgovornost. To sta kot prava človeka, s pokončno držo, izkazala predhodnika kandidatov, o katerih danes odločamo. Ampak o dilemah, predvsem političnih, več v razpravi, ki bo zagotovo burna. Eni pač vidijo kozarec vedno na pol prazen, drugi v njem prepoznajo, da je mogoče na pol poln, tretji pa je takšen, lahko samo, če je pravilno obarvan, recimo rumeno moder. Od bodočega ministra za okolje in prostor, Simona Zajca, pričakujemo nadaljevanje brezkompromisne zaščite okolja in debirokratizacije sistema. Tako bomo lahko zagotovo priča uresničevanju prioritet in aktivnosti, ki so si jih zastavili še pod vodstvom nekdanjega ministra in izvrševanju zastavljenih ciljev na področju prenove gradbene in stanovanjske zakonodaje, prenove Zakona o vodah ter ureditev področja odpadkov. Naša vpetost v globalne tokove bo tudi prioriteta ministrstva, predvsem zaradi pričujočih klimatskih sprememb in nujnih ukrepov za oblikovanje ogljično nevtralne družbe, ki bo v svojem bistvu tudi socialno pravična. Minister bo predložil vse potrebne ukrepe za medresorsko uskladitev okoljske in prostorske zakonodaje, kot osnovo za izpeljavo ključnih projektov za sanacijo degradiranih in poplavno ogroženih območij. Nadalje pa bo zagotovo izpostavljena politika nadstrankarskega sodelovanja ter sodelovanje z lokalno samoupravo. Sledil bo zastavljenim smernicam in prioritetam, ki jih je kot državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor tudi sooblikoval. Bodoči minister, Simon Zajc, bo s svojim delom uresničeval zaveze koalicijske pogodbe, katere cilj je varna, sodobna, stroškovno učinkovita in trajnostna okoljska infrastruktura. Enako akutno in aktualno področje pa je tudi področje zdravja. Kandidat za ministra za zdravje, Aleš Šabeder, je to vprašanje opredelil kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje posameznika ter skupnosti kot celote. Zavedati se je treba, da zdravje in skrb zanj nista samo interes posameznika, medicinskih strok oziroma inštitucij zdravstvenega varstva, ampak je odgovornost celotne družbene skupnosti. Ministrstvo za zdravje pa je tisto, ki mora zagotavljati dostopnost, učinkovitost, kakovost in varnost zdravstvenih storitev ter najvišjo stopnjo varovanja in krepitve zdravja. Še posebej je pomembno, da kandidat za ministra za zdravje izhaja iz temeljev, da mora biti zdravstvo prioriteta vseh, ne glede na politično pripadnost, da mora biti zdravstvo strokovno, transparentno in razvojno naravnano, da se zaveda kompleksnosti zdravstvenega sistema, da je pripravljen vprašanja reševati v dialogu in z vključevanjem strokovnjakov, ne glede na politično barvo. Dejstvo je, da ga čaka težko delo. Čakajo ga težave v primarnem zdravstvu, predolge čakalne dobe in finančne težave javnih zavodov, pa še bi lahko naštevali. Zaupamo, da se bo kandidat za ministra za zdravje zavzemal za zadovoljstvo bolnikov in zdravstvenega osebja, dostopno in kakovostno zdravstvo ter za zagotavljanje finančne vzdržnosti in stabilnosti celotnega zdravstvenega sistema. Oba kandidata se danes potegujeta za najbolj vroča stola v vladi. Z zaupanjem in upanjem. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca obema Simonu Zajcu in Alešu Šabedru izrekamo podporo in jima želimo uspešno delo. Hvala.